Teším sa, že súbor dodatočných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov berie do úvahy a zároveň zohľadňuje zmeny vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy tým, že primerane posilňuje práva Parlamentu na kontrolu v tejto oblasti. Za podstatný prínos pre Parlament považujem aj výslovné stanovenie možnosti vzniesť námietku proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Posilnenie právomoci Parlamentu podľa môjho názoru napomôže tomu, aby sa tento nástroj stal pružnejším, spĺňal nové požiadavky stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a lepšie čelil výzvam spojeným s ochranou ľudských práv a demokracie vo svete.